Sie haben selbst einen Änderungsantrag eingereicht, der sich auf 30 verbindlich bezieht, und heute fordern Sie im Plenum

Eine vierzigprozentige Einsparvorgabe, wie im Industrieausschuss knapp beschlossen, ist jetzt jedenfalls weltfremd. Das würde erstens den Emissionshandel aushebeln, und eine vierzigprozentige Einsparvorgabe würde ja auch für die erneuerbaren Energien gelten, und das würde zweitens den Strukturwandel zur Elektromobilität und auch hin zu elektrischen Wärmepumpen in Gebäuden konterkarieren. Unterstützen Sie deshalb die maßvolleren Einsparvorgaben, gehen Sie weg von den starren Renovierungsquoten für die Kommunen und stimmen Sie auch der Anpassung an die Entwicklung der Erneuerbaren zu. Je besser die sich entwickeln, umso weniger Einsparvorgaben müssen wir auch machen.

Lassen Sie uns in dieser Richtung wirklich weitermachen und nicht die Wirtschaft und nicht die Unternehmen über Gebühr belasten. Die Welt geht morgen